Preto by sme mali túto zmenu vnímať ako vhodný impulz na zintenzívnenie dialógu o mnohých otázkach, ktoré sa nám doposiaľ v bilaterálnych rokovaniach nepodarilo uspokojivo doriešiť. Môžeme napríklad očakávať, že pri dodržaní obchodných pravidiel WTO pristúpi Rusko k obmedzeniu vývozných a zníženiu dovozných ciel, poskytne tiež lepší prístup poskytovateľom služieb zo zahraničia na ruský trh a zjednoduší postupy v dvojstrannej hospodárskej spolupráci. Výraznejšie otvorenie rozsiahleho ruského trhového priestoru pre našich producentov z oblastí strojárstva, automobilového, spotrebného, textilného, farmaceutického či potravinárskeho priemyslu môže len napomôcť oživeniu nášho ešte stále stagnujúceho hospodárstva. Preto by sme nemali veľmi dlho váhať s našimi iniciatívami, lebo iste aj Američania, Číňania či Japonci majú záujem využiť nové priaznivejšie podmienky pre obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu s Ruskom a budú sa usilovať o stabilnejšie zakotvenie svojich firiem na veľkom ruskom trhu.